Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je voudrais évidemment saluer, Madame la Commissaire, le travail considérable que vous avez effectué.

Votre présence là bas est aussi un témoignage de ce que vous avez vraiment pris le problème à bras le corps.

Le rapport Barnier est une source d'inspiration parfaite pour permettre la mise en place de ce mécanisme.